idéologiques de la mode. Je passe sur l'obsession des fake news, à l'heure où l'imminence des élections européennes semble plonger la Commission dans un insondable désarroi. Car le plus contestable est l'ouverture à l'infini du programme du Kosovo à la Tunisie, sans compter l'inévitable topo de l'intégration des migrants. Dans sa mission confiée par les traités de promotion de la diversité culturelle, Bruxelles semble donc n'avoir privilégié qu'une diversité toujours plus exotique.